Monsieur le Président, comme lors du vote précédent, les rapporteurs fictifs et moi même avons décidé de ne pas soumettre au vote de cette plénière la résolution législative pour poursuivre les négociations avec le Conseil, en espérant qu'il entende le vote de ce Parlement aujourd'hui.